um klukkan ellefu fer fram umræða utan dagskrár um landeyjahöfn og næstu skref í samgöngum milli lands og eyja málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni johnsen og innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein